Frau Präsidentin! Das Schengen System droht aktuell zu scheitern. Mehrere Staaten haben die Anwendung ausgesetzt, weil zu viele Migranten, Kriminelle oder gar Terroristen innerhalb der EU unterwegs sind. Die Außengrenzen werden nach wie vor nicht überall angemessen geschützt.

Es wird uns helfen, zumindest die Kriminalität und die illegale Migration, die uns über die Außengrenzen hinweg erreicht, einzudämmen. Aus meiner Sicht ist das aber nicht genug, um das Schengen System zu retten. Illegale Grenzübertritte in die EU sind weiterhin an vielen Stellen möglich. Die Kriminalität, die von Personen innerhalb der EU ausgeht, wird so auch nicht eingedämmt. Die EU Mitgliedstaaten sollten das Recht bekommen, nach Bedarf die biometrische Identifizierung aller Ausländer, die sich auf ihrem Gebiet aufhalten und damit meine ich auch EU Bürger in einem anderen Staat einzufordern. Wenn Bürger sich etwa beim Grenzübertritt innerhalb der EU oder bei einer Polizeikontrolle in einem anderen Staat biometrisch ausweisen müssten, wäre das kein unangemessener Eingriff und würde den Behörden gerade in Zeiten des grenzüberschreitenden Terrorismus deutlich helfen.